Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je crois que nous pouvons être satisfaits du travail accompli pour aboutir à cette résolution sur la maladie de Lyme qui était, vous le savez, très attendue par de nombreuses associations de malades. Chaque année, ce sont près d'un million d'Européens qui seraient touchés par cette maladie, dont le diagnostic demeure, pour beaucoup, incertain et la prise en compte au niveau médical peu satisfaisante.

C'est la raison pour laquelle il est urgent d'agir à notre niveau, car cette maladie rurale a longtemps souffert de l'inaction, du manque de moyens et du désintérêt des pouvoirs publics.

Bien plus encore, j'entends la voix des malades et des familles qui verront dans notre démarche l'espoir d'être enfin entendus et correctement pris en charge par le monde médical.